Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Kohle ist ein Teil der Energieversorgung, das ist unstrittig. Unstrittig ist auch, dass Wettbewerbsfähigkeit gesichert sein muss und dass Subventionierung nicht der richtige Weg sein kann.

Der Kollege Rapkay hat eine Menge kluger Argumente vorgetragen, die ich nicht wiederholen muss. Meine Bitte an die Kommission ist eigentlich nur die Hier gibt es im Parlament offensichtlich in all den Ausschüssen, die beteiligt waren, eine große Mehrheit dafür, die Frage zu bejahen, dass Wettbewerbsfähigkeit ein Kriterium sein muss. Und man muss in der Frage des Termins einfach die notwendige Flexibilität herstellt, die erforderlich ist, um auch die Möglichkeit zu schaffen, dass die Mitgliedstaaten es realisieren können, dass die Belastungen für die Menschen, für Arbeitsplätze, für wirtschaftliche Strukturen beherrschbar bleiben.

Ich will den Aspekt noch einmal betonen Für das Klima ändert sich nichts dadurch, ob man fremde Kohle oder eigene Kohle verfeuert. Meine Bitte an den Kommissar ist, doch einmal nachzudenken, ob diese Vierjahresfrist, wenn im Parlament und wenn im Rat eine solche neue Argumentation aufkommt, ob die nicht dazu führen kann, dass die Kommission auch ein Stück beweglich werden kann. Ich habe eben den Hinweis so verstanden, dass in der Kommission nachgedacht wird, und ich bedanke mich dafür.